Señor Presidente, señor Comisario Almunia, es de agradecer que esté usted aquí en este Pleno para dar cuenta de esta nueva normativa porque, mientras el proceso negociador esté abierto, hay posibilidades de cambiar la política de cohesión y estamos a tiempo de resolver esos riesgos de los que hablan numerosos colegas. Esta política de cohesión que es, sin duda, más importante que nunca en este momento de crisis, de crisis económica, de crisis financiera. Estamos, sin duda, en nuestro Grupo muy preocupados por la limitación de las ayudas a territorios de convergencia y a empresas de más de 250 empleados y con un volumen de negocio superior a los 250 millones de euros. ¿Cómo es posible si la mayoría ―el 90 de las empresas del conjunto europeo― son pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras? Estamos también preocupados por esa cuestión transfronteriza, y también por la igualdad de trato. Veamos un ejemplo que conoce bien, por las numerosas reconversiones, por las limitaciones en las ayudas de Estado, y también por otras cuestiones como las deslocalizaciones, como es el caso gallego, que, por el efecto estadístico, usted bien sabe que puede ser considerado un territorio rico, cuando en realidad es pobre.

pobre en el sentido de la situación de la emigración juvenil y de las altas tasas de desempleo, como en una gran parte del Estado español. Tenemos que evitar, por tanto, que el efecto estadístico considere determinados territorios ricos cuando, en realidad, son pobres.